ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á hafnalögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og þrjú hér er um að ræða tvær smávægilegar breytingar á lögunum annars vegar til nánari skýringar á einu ákvæði laganna og hins vegar breytingum sem leiðir af ákvörðun ríkisstjórnarinnar í júlí síðastliðinn um sérstakar aðgerðir vegna samdráttar í þorskafla nánar er um að ræða breytingu á þriðja tölulið fyrstu málsgrein sautjándu grein sem fjallar um geymslugjöld eins og ákvæðið er nú orðað er ekki nægilega skýrt að heimilt er að taka geymslugjöld hvort sem varan er geymd innan eða utanhúss

síðari breytingin snýr að því að heimila sveitarfélögum að fresta styrktum hafnarframkvæmdum á meðan á samdráttartímabilinu vegna skerðingar þorskkvóta stendur samkvæmt gildandi hafnalögum í bráðabirgðaákvæði tvö er gert ráð fyrir að ný ákvæði um styrktarframkvæmdir taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og níu vegna þess má búast við því að sveitarfélög sem þegar hafa fengið heimildir til framkvæmda á grundvelli eldri styrkjareglna muni ráðast í þessar framkvæmdir fyrir þann tíma það munu þau gera til að missa ekki af þeim betri styrkjum sem eldra kerfið hefur í för með sér hvað sem líður tekjusamdrættinum vegna aflasamdráttarins og áhrifum hans ef rétt þykir því að breyta bráðabirgðaákvæðinu þannig að heimila þeim sveitarfélögum sem þess óska að fresta slíkum hafnarframkvæmdum þann tíma sem samdrátturinn varir

frumvarpi þessu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar